Najlepša hvala za vprašanje. Izgradnja južnega dela zahodne obvoznice Maribora je predvidena v treh etapah, in sicer prva etapa, od Streliške do Kardeljeve. Druga etapa od Kardeljeve do Tržaške ceste z izvennivojskim križanjem s Tržaško cesto. In tretja etapa, Tržaška cesta do avtoceste s priključkom pri Rogoznici. Za prvo etapo je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za samo rušitev. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu dva tisoč devetnajst, istočasno pa je predviden tudi razpis za izvedbo gradbenih del, ki naj bi bila končana predvidoma do konca leta dva tisoč dvajset. Ob predpostavki, da bodo zagotovljena ustrezna finančna sredstva, pa nekaj več o tem ob koncu odgovora. Za drugo in tretjo etapo je v pripravi državni prostorski načrt DPN, kot mu radi rečemo, idejni projekt bo izdelan v sredini leta dva tisoč devetnajst, nato bo sledila javna razgrnitev. Sprejem DPN-ja se predvideva v letu dva tisoč dvajset. Trenutno potekajo aktivnosti glede priključevanja obvoznice na avtocesto. Po sprejetju DPN-ja pa sledi še vse ostalo, naročilo in izvedba PGD oziroma PZI dokumentacije, recenzija izdelanega PGD in PZI ter revizija projektov, izdelava investicijskega programa, odkupi zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba gradbenih del in na koncu seveda tudi, verjamem, zaključek investicije. Druga etapa, od Kardeljeve do do Tržaške se, pri nas oziroma na direkciji obravnava prioritetno, saj se zavedamo, da bo za izgradnjo prve in druge etape tranzitni promet možno v celoti preusmeriti iz centra mesta na novo zgrajeno obvozno cesto. Glede projekta podaljšanja Ceste proletarskih brigad, ki predstavlja podaljšek ceste za nekaj manj kot dva kilometra oziroma točno tisoč devetsto petinpetdeset metrov, do priključka do priključka državne ceste Maribor-Ruše, vam ravno tako lahko povem, da je razpis za izvedbo gradbenih del prve etape izveden, v teku pa je pregled ponudb. Projektna dokumentacija zajema tudi preoblikovanje dvopasovnega krožnega križišča pri Qlandia, v tako imenovano turbo krožno križišče. Realizacija bo torej izvedena v dveh etapah, in sicer prvi del cestna povezava, ki ne predvideva velikega finančnega vložka občine in drugi del izvedba ostalih priključnih cest, ki pa jih bo, tako vsaj pravijo mestna občina Maribor gradila po fazah, v odvisnosti od razpoložljivih sredstev. Verjamem, da v tem drugem delu vi veste več kot sama. Zdaj pa mogoče še tisti del, ki sem ga prej omenila. Projekti, ki so že predvideni ali pa projekti, ki si jih marsikdo od vas želi, bodo seveda odvisni od denarja, ki ga bomo imeli zagotovljenega v proračunu naslednjega leta in tudi naprej. Mi vsi, koalicijski poslanci, vlada vemo, kaj smo se zavezali s koalicijsko pogodbo, kar se tiče državnih cest. Upam, da se bomo v tem delu tega koalicijskega dogovora držali, sicer boste morali razumeti, da tudi na tem področju prihaja oziroma bo prihajalo do določenih, zamikov. Tako da tudi ob sprejemanju, proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto dva tisoč, devetnajst pričakujem, da boste skupaj z mano zelo natančno pogledali ta, rebalans in da bomo skupaj zagotovili to, kar smo si, zadali. Ker roko na srce v preteklosti je res državna cestna in železniška infrastruktura zaradi krize zaradi manj prihodkov v proračunu, bila zapostavljena in ta to zapostavljanje je vplivalo tudi že na varnost na naših cestah, in če želimo to popraviti in jaz verjamem, da želimo, moramo trend, ki je bil postavljen v zadnjih dveh letih skupaj nadaljevati.